Doresc să vă aduc în atenție situația politică din România și impactul acesteia asupra relațiilor României cu instituțiile comunitare. În octombrie 2009 Partidul Social Democrat a părăsit guvernul. Opoziția nou creată a demis guvernul printr o moțiune de cenzură, a respins prima propunere de guvern și a refuzat să participe la negocieri pentru formarea unui guvern. Prin urmare, obligațiile asumate de România față de Comisia Europeană, Banca Mondială și FMI, odată cu contractarea unor credite, nu pot fi îndeplinite. Iată care este motivul pentru care ne aflăm în situația în care o parte din angajamentele asumate privind reforma statului nu pot fi îndeplinite în termen.

Motivele nu sunt doar de natură electorală, ele vizând pe termen mediu stoparea reformelor ce privesc administrația, statul de drept, justiția și anticorupția.